A Bizottság a szerződések őreként rendelkezik azokkal az adatokkal, amelyek a tagállamok uniós jogot érintő jogsértéseit foglalják össze, de sajnos és ezt a jelentés is kiemeli minden egyes uniós jogot sértő eset nem ismeretes a Bizottság előtt. Nem rendelkezik elegendő eszközzel ezek feltárására, így a Bizottság adatai nem adnak pontos képet a tényleges hiányosságokról. Ezért is tartom fontosnak a Parlament szerepét a jogsértő esetek feltárásában, illetve az uniós jog helyes alkalmazása iránti harcban. Mi, képviselők nagyon sokfajta panasszal, kéréssel foglalkozunk.

Petíciók tömege mutatja, hogy a tagállamok nem megfelelően ültetik át vagy alkalmazzák az uniós jogot. A jogalkotás minőségének javításával a jog alkalmazásában is kedvező hatás érhető el.

Nem terhelhetjük őket tovább bonyolult és költséges jogszabályokkal, ezért nagy felelősség hárul a jogalkotóra uniós téren. Csakis olyan jogszabályokat érdemes előterjeszteni, amelyek egyszerűek és egyszerűen alkalmazhatók, és ebből kifolyólag hatékonyak is. Az értelmetlen jogszabálydömping negatív ellenérzést kelt az uniós polgárokban és nem ez a mi célunk, hanem egy jobb, érthetőbb és működő Európa. A körülmények és eszközök javításával az EU demokratikus legitimitásának növeléséhez járulunk majd hozzá, és véleményem szerint jelentős pénzeszközöket is megspórolunk.